Prav tako želim ustni odgovor. Hvala, predsednica, za, predsedujoča, za besedo. Moje poslansko vprašanje ministrici magistri Kseniji Klampfer je kratko, a zato nič manj pomembno. Januarja letos sem vprašal v svojem poslanskem vprašanju že vprašal, kdaj bo Ministrstvo za delo pripravilo obljubljeni predlog sprememb za nadgradnjo pokojninskega sistema, ki je v tem trenutku za mnoge upokojence nevzdržen. Nesprejemljivo in nedopustno je, da si ljudje, ki so celo življenje delali in plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, danes ne morejo privoščiti varne in dostojne starosti. Mnogi med njimi živijo pod pragom revščine, da ne omenjamo visokih prispevkov za domove, za ostarele, katerih breme se običajno prevali tudi na ostale družinske člane. Pokojnine so odraz prispevkov, ki so jo državljani vložili iz svojih dohodkov. Pravica do pokojnine je leta dva tisoč štiri postala posebna ustavno varovana pravica, ki je posamezniku priznana na temeljih minulega dela. Zato še enkrat ponavljam, da moramo upokojencem zagotoviti to, kar so si zaslužili in jih jim v vseh zakonodajnih okvirih tudi pripada. spoštovana ministrica, zaveze, ki smo jih na pobudo stranke SAB zapisali v koalicijsko pogodbo, za nas niso le mrtve črke na papirju. V stranki SAB smo zahtevali dvig odmernega odstotka, omogočanje dela upokojencem, ki si to želijo, in izplačilo letnega dodatka v dveh višinah. In pod te zaveze so vse smo se podpisale vse koalicijske partnerice. Rečeno je bilo, da bomo obljube, ki smo jih dali volivcem, uresničili že s prvim januarjem letos, a smo pri tem žal žal ostali sami. V odgovor na poslansko vprašanje ste mi dejali, citiram: "Predvideni rok za posredovanje predpisa, ki bo urejal naštete vsebine, v državni zbor, je prva polovica leta dva devetnajst. Rok, določen za sprejetje na vladi, pa je deveti maj tisoč dva tisoč devetnajst." Kot je znano, omenjenega predloga na vladi še niso prejeli. Zato me zanima: Zakaj ne? Zakaj prihaja do zamud pri sprejemanju odločitev za tako perečo problematiko, medtem ko se druge stvari sprejemajo in odvijajo po hitrih postopkih? Kakšno je trenutno stanje in kdaj lahko končno pričakujemo predlog sprememb? Hvala lepa.